Proprio per questo è importante il nuovo pacchetto legislativo sugli appalti pubblici, perché può avere un forte impatto sulla crescita, generare una nuova domanda pubblica e sostenere una nuova politica industriale dell'Unione. Tra le novità vi è l'introduzione di nuove misure di semplificazione, la maggiore apertura alla partecipazione delle PMI alle gare d'appalto, l'incremento della comunicazione digitale nelle procedure di gara, l'introduzione di clausole sociali e la preferenza per i criteri di qualità nella selezione dei lavori e dei servizi di gara rispetto al mero criterio del prezzo più basso.

Sono tutte innovazioni che vanno incontro alle esigenze delle imprese, soprattutto delle PMI.